L'analyse que j'en fais, c'est que, pendant vingt ans, il y a eu des élections démocratiques au Mali. Le Mali était même perçu comme un exemple de démocratie. Et pourtant, il y a eu le coup d'État et la guerre provoquée par des groupes terroristes. Il faut analyser l'échec du développement économique, qui a délégitimé la démocratie politique. En effet, un quart de la population du Mali vit à l'extérieur et les gens n'ont pas vu l'apport de la démocratie dans leur vie quotidienne. Les jeunes quittent le pays, au risque de leur vie, car ils n'ont aucun avenir et ils sont susceptibles justement de se livrer et d'être recrutés par des mouvements terroristes. Or, le pays a pourtant des atouts, que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit dans le secteur minier. Il y a des mines d'or au Mali. Et il faut justement que la commission de dialogue et de réconciliation que veulent mettre en place le gouvernement transitoire et le président Traoré mette l'accent sur le développement économique, analyse les échecs du passé pour en tirer les leçons et dessiner de nouvelles bases économiques, face à la libéralisation du commerce international qu'on veut leur imposer et qui a conduit